Vanmorgen bespraken wij in afwezigheid van de Raad het voorstel om illegale arbeid aan te pakken. De termijn waarbinnen de lidstaten deze richtlijn moeten omzetten in wetgeving is twee jaar. Maar, voorzitter, het vraagstuk van immigratie is urgent en de termijn van twee jaar is te lang. Wij zijn nu al drie jaar in debat over Lampedusa en wij praten iedere keer opnieuw over maatregelen om illegale immigratie terug te dringen. Maar na elke maatregel blijkt dat er, na een terugval, een toename is van immigranten.

Ik roep het voorzitterschap van de Raad dan ook op om hier een prioriteit van te maken. Ik heb begrepen dat in 2007 ruim twaalfduizend immigranten op Lampedusa aankwamen en in 2008 meer dan dertigduizend. De opvang is hier niet op berekend. Dat weten wij al drie jaar. De oude NAVO basis wordt ingericht voor ruimere opvang, maar dat is geen afdoende oplossing. Van de Raad wil ik horen wat u gaat doen om Italiaanse initiatieven voor betere opvang te ondersteunen.

Gisteravond kon heel Nederland op het achtuurjournaal zien hoe het er op Lampedusa aan toe gaat.

Ik roep Italië op om open en transparant te zijn over de behandeling van immigranten op Lampedusa.